Bizony, nagyon örültem ennek a jelentésnek, amelyik arról szól, hogy munkaügyi felügyelők segítségével kell megvédeni a munkavállalói jogokat.

Ezek az emberek bizony nem tudják a saját munkavállalói jogaikat megvédeni. Ugyanis a szintén nyugati bankok által kibocsátott devizahitelek terhei alatt nyögnek, rendkívül komoly problémáik vannak. És a munkaadók, hogyha panaszkodni mernek a munkavállalók az elviselhetetlen viszonyokra, akkor azt mondják, hogy kérem szépen, el lehet menni, van ott 15 másik a maga munkahelyére. Felháborító, erkölcstelen, és kérem az Európai Uniót is, hogy ezzel szemben végre csináljon valamit. És kérem a magyar államot, hogy komolyan véve ezt a jelentést, a munkaügyi felügyelet eszközét sokkal szélesebb körben és sokkal komolyabban alkalmazza a munkavállalói jogok és az emberi méltóság megvédésére.